Unter den Beitrittskandidaten ist Kroatien bekanntlich das Land mit den größten Fortschrittserfolgen.

Da wird sich aber noch zeigen, welche Rolle die deutschen Haftbefehle gegenüber hochrangigen früheren jugoslawischen Geheimdienstmitarbeitern spielen.